Elnök Asszony, az erdélyi magyarok együtt éreznek és együtt tartanak a korrupció, illetve a korrupciót legalizálni akaró román kormány ellen tüntető polgártársaikkal. Éppen ezért megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy vezető kormánypolitikusok Vlagyimir Putyin és Orbán Viktor legutóbbi találkozása kapcsán külső beavatkozást és magyar revizionizmust emlegetnek a több százezres demonstrációk hátterében. A Román Tudományos Akadémia közel száz tagjának felhívása egyenesen a székely magyar területi autonómiától akarja megvédeni az ország identitását, szuverenitását és nemzeti egységét.

Tiltakozunk a hazug nacionalista propaganda ellen, mely a nem létező magyarveszéllyel próbálja megtéveszteni a többségi románságot.